Lo está haciendo a través de dos dimensiones esenciales, que están previstas dentro de las Directivas de supervisión financiera, esas seis Directivas que presentó la Comisión el año pasado y que, en este momento, requerirán el acuerdo entre el Consejo y este Parlamento Europeo.

Por tanto, nuestro gran interlocutor va a ser precisamente esta Cámara. Por una parte, lo que se llama la supervisión macroprudencial, a través de la llamada Junta Europea de Riesgo Sistémico, que intenta prevenir crisis importantes, garantizar la estabilidad financiera y reducir las perturbaciones del sistema financiero. Y, por otra parte, la que se llama la supervisión microprudencial, que me parece que es a la que se refiere esencialmente el Sr.

Son las llamadas tres autoridades europeas sobre banca, sobre seguros y sobre el mercado de valores. Esta supervisión tiene por finalidad entrar más a fondo en la supervisión, valga la redundancia, y reducción de perturbaciones en las entidades financieras individuales y proteger, por tanto, a los clientes de dichas entidades. El Consejo, como digo, aprobó ya definitivamente una posición común al respecto.

Esto es algo, como decía, que está sujeto a la codecisión y, por tanto, a lo que el Parlamento acuerde con el Consejo.

Querríamos que las Directivas estuvieran ya aprobadas, incluso, si es posible, en el primer semestre de la Presidencia española, pero, en todo caso, funcionando, en marcha, a finales de este 2010. Éste es el objetivo que se plantea el Consejo. En consecuencia, esperamos una cooperación fructífera con el Parlamento Europeo para que podamos llevar a cabo este importante paso adelante, que creo es claramente histórico y corresponde, por otra parte, a orientaciones que han surgido más allá de Europa, del G20 los Estados Unidos están haciendo una regulación parecida y creemos que éste es uno de los desafíos que tenemos por delante para evitar que suceda de nuevo una crisis como ésta, que tuvo su origen en el sistema financiero, en la falta de regulación del sistema financiero y en la irresponsabilidad, como ha dicho un diputado anteriormente, de algunos de los dirigentes de ese sistema financiero.